Dieser Bericht zur Europäischen Zentralbank ist der beste Bericht, den ich in diesem Haus bislang gelesen habe. Er macht viele wichtige, richtige, kritische Bemerkungen über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in ihren Auswirkungen auf Sparer, auf Rentenversicherung, auf die Stabilität des Bankenwesens und ähnliche Dinge. Er macht auch eine ganz entscheidend wichtige Bemerkung gleich am Anfang Monetäre Staatsfinanzierung ist verboten. Und dann verwickelt er sich leider in einen großen Widerspruch, weil er am Ende fordert, dass griechische Staatsanleihen nun auch noch von der Europäischen Zentralbank aufgekauft werden sollen. Das wäre ja genau die monetäre Staatsfinanzierung, die wir nicht haben wollen, insbesondere angesichts des Risikos, dass hier das Emittentenlimit dann plötzlich voll ausgeschöpft wird und die EZB in großen Mengen griechische Staatsanleihen aufkauft.

Die EZB hat aber noch eine andere Herausforderung, und eine Frage möchte ich in diesem Zusammenhang an Sie richten Das Aufkaufprogramm für Staatsanleihen ist grob verzerrt zugunsten bestimmter, vor allem südeuropäischer Staaten.

darauf hingewiesen, hat auch Ihre sogenannten Widerlegungen widerlegt.